forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um náttúruminjasafn íslands nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fjölmarga gesti frá hinum ýmsu stofnunum og samtökum sem gerð er grein fyrir í nefndarálitinu

afgreiðslu og er nú lagt fram á ný með smávægilegum breytingum með frumvarpinu er lagt til að stofnað verði höfuðsafn á sviði náttúrufræða náttúruminjasafn íslands

í fimmtu grein þeirra er kveðið á um að höfuðsöfn skuli stofna með lögum þar sem nánar sé kveðið á um starfsemi þeirra og í fimmta málsgrein fimmtu grein er náttúruminjasafn íslands sérstaklega tilgreint sem höfuðsafn á sviði náttúrufræða í bráðabirgðaákvæði segir hins vegar að ákvæði fimmtu málsgrein fimmtu grein komi ekki til framkvæmda fyrr en sett hafi verið sérlög um safnið í samræmi við ákvæði laganna frú forseti nefndin leggur til ýmsar breytingar á frumvarpinu nefndin telur afar mikilvægt að verksvið náttúruminjasafns íslands og náttúrufræðistofnunar séu skýrt afmörkuð nefndin leggur því til breytingu á áttundu greinar frumvarpsins sem varðar breytingu á fimmtu málsgrein fimmtu grein safnalaga númer hundrað og sex tvö þúsund og eitt með þeirri breytingu er hlutverk náttúruminjasafns íslands skilgreint á þá leið að það annist söfnun gripa skrásetningu þeirra og varðveislu kynni náttúru íslands og nýtingu náttúruauðlinda með sýningum og fræðslustarfi og annist rannsóknir á starfssviði sínu samanber aðra grein einkum annarrar málsgreinar með þeim hætti er safninu fengið rannsóknarhlutverk samkvæmt safnalögum svo sem eðlilegt má telja fyrir höfuðsafn

er ætlað að fjalla um náttúrufyrirbæri sem ekki eru á verksviði náttúrufræðistofnunar og er því nauðsynlegt að eiga jafnframt samstarf við aðrar rannsóknastofnanir á sviði náttúrufræða svo sem háskóla íslands hafrannsóknastofnun íslenskar orkurannsóknir landbúnaðarháskóla íslands náttúrustofur orkustofnun veðurstofu íslands og veiðimálastofnun ljóst er þó að samstarfið við náttúrufræðistofnun íslands verður safninu einkar mikilvægt sem og afnot af safnkosti þess og nýting þeirra rannsókna sem þar eru stundaðar í öðru lagi frú forseti leggur nefndin til þrjár breytingar á annarri grein í fyrsta lagi leggur nefndin til skýrara orðalag í upphafi annarrar málsgreinar þannig er lagt til að í stað orðsins sýningarmunir verði talað um muni sem henta starfsemi safnsins ástæðan er sú að allir munir sem eru hjá söfnum eru skráðir og flokkaðir sem safnmunir með orðalaginu að munir henti starfsemi safnsins er nefndin að skerpa skilin á milli safnahlutverks náttúruminjasafnsins annars vegar og vísindastarfs náttúrufræðistofnunar hins vegar sem einnig felst að hluta til í söfnun ekki er gert ráð fyrir að stefnt sé sérstaklega að því að á náttúruminjasafni íslands verði komið upp sérstöku vísindasafni heldur byggist safneign þess sjálfs á þeim munum sem best henta fræðslu og sýningarstarfi þess samanber aðra málsgrein annarrar greinar þá er lögð til orðalagsbreyting í annarri málsgrein á rannsóknarhlutverki safnsins þannig að ljóst sé að það skuli stunda rannsóknir á starfssviði sínu að lokum er lögð til orðalagsbreyting í fjórðu málsgrein frú forseti í þriðja lagi leggur nefndin til tvær breytingar á þriðju greinar frumvarpsins sú fyrri er að ekki verði kveðið á um í fyrstu málsgrein að náttúrufræðistofnun annist að verulegu leyti rannsóknarskyldu náttúruminjasafnsins og er hún í samræmi við þá breytingu sem lögð er til á áttundu greinar frumvarpsins þar sem skerpt er á skilum á milli starfssviða þessara stofnana með síðari breytingartillögu nefndarinnar er lögð til orðalagsbreyting á annarri málsgrein í fjórða lagi er lögð til orðalagsbreyting á fimmtu grein frumvarpsins þannig að í stað orðsins starfsemi verði fjallað um þekkingu forstöðumanns á starfssviði safnsins ekki þykir rökrétt að ætla umsækjanda um starf forstöðumanns sérstaka þekkingu á sjálfri starfsemi safnsins frá degi til dags hins vegar er eðlilegt að gera kröfur um staðgóða þekkingu á starfssviði safnsins að lokum leggur nefndin til þá breytingu á ákvæði til bráðabirgða að orðin en ekki vísindagildi falli brott þar sem hægt er að fullyrða að gripir sem hafa fyrst og fremst sýningargildi geti einnig haft vísindagildi í tilefni af ákvæði til bráðabirgða vill nefndin benda á að hinn sextánda júní nítján hundruð fjörutíu og sjö gerðu stjórn hins íslenska náttúrufræðifélags og menntamálaráðuneytið með sér samning og fylgir þessi samningur

í þessum samningi er meðal annars kveðið á um að stjórn hins íslenska náttúrufræðifélags afhenti ráðuneytinu fh ríkissjóðs náttúrugripasafn félagsins til fullrar eignar og umráða ásamt sjóði þeim er félagið hafði myndað í því skyni að reisa safninu hús svo og bækur áhöld skjöl og allt annað er safninu hafði fylgt og fylgir menntamálaráðuneytið meðal annars skuldbundið sig til að láta hinu íslenska náttúrufræðifélagi í té ókeypis eitt herbergi í hinni nýju náttúrugripasafnsbyggingu telur nefndin eðlilegt að tekið sé tillit til þessa samnings við ákvörðun um safnkost náttúruminjasafns íslands undir þetta nefndarálit rita ásamt mér háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir sigurrós þorgrímsdóttir björgvin g sigurðsson einar már sigurðarson kjartan ólafsson mörður árnason og sæunn stefánsdóttir en kolbrún halldórsdóttir ritar undir þetta álit með fyrirvara háttvirtir þingmenn magnús þór hafsteinsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti sínu áður en ég lýk máli mínu vil ég nota tækifærið og þakka nefndarmönnum fyrir mikið og gott samstarf varðandi þetta frumvarp þó svo það hafi verið ágreiningur á fyrri stigum við finnlsu þessa máls þá tel ég að við vinnslu nefndarinnar hafi náðst býsna góð sátt um öll meginatriði frumvarpsins og ég vona að það leiði til þess að staðið verði myndarlega að uppbyggingu náttúruminjasafns og haldið vel á spöðunum varðandi það að koma þaki yfir þá safnmuni sem ríkinu voru afhentir til eignar með samningnum sem hér fylgir árið nítján hundruð fjörutíu og sjö en enn og aftur þakka ég nefndarmönnum í menntamálanefnd fyrir afar gott samstarf